Finalmente la relazione dogane è stato approvato e arrivare a questo punto non è stato facile, perché questa è una relazione scomoda, che denuncia come alcuni Paesi non applichino i dovuti controlli in dogana facendo entrare nel mercato europeo miliardi di EUR di prodotti contraffatti o addirittura pericolosi. Una relazione che è stata osteggiata fin dall'inizio, qui in Parlamento, prima un lungo conflitto di attribuzione, poi una serie interminabile di colpi bassi parlamentari e, infine, la scorsa settimana la richiesta di alcuni partiti di rinviare il voto a data da destinarsi. A tutti coloro che hanno provato a fermarci io voglio dire che non ci sono riusciti e voglio invece ringraziare tutti quelli che hanno supportato la nostra battaglia, la maggioranza in effetti.